Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, les métiers de l'agriculture font partie de ceux qui comptent non seulement le plus d'accidents, mais aussi le plus de maladies professionnelles et de décès précoces.

Sur ce point, Monsieur le Commissaire, nous devons accompagner la transition par des moyens dédiés et abandonner au plus vite l'usage de ces produits dont les agriculteurs sont les premières victimes. La deuxième cause de décès chez les agriculteurs et je voudrais, si vous me le permettez, profiter de ce débat pour revenir sur ce point c'est le suicide.

En France, on enregistre le suicide d'un agriculteur tous les deux jours. Au cours des deux dernières années, ce sont près de 300 agriculteurs qui se sont donné la mort dans mon pays.

Voilà un des défis majeurs de la future réforme.